Zdarzenie to, oczywiście niezależne od kogokolwiek, wywołało negatywne skutki zarówno dla pasażerów, jak i dla wszystkich europejskich linii lotniczych. Na dziesiątkach lotnisk pasażerowie linii pozostawieni byli sami sobie, bez dostępu do informacji dotyczących wznowienia lotów. Jedynymi, w miarę konkretnymi danymi, były komunikaty o zamykaniu kolejnych przestrzeni powietrznych.

za zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych. Niestety, wydaje się, że ich działania były zdecydowanie niewystarczające i bardzo spóźnione w stosunku do zaistniałego zdarzenia. Bo przecież całkowity chaos ruchu lotniczego, którego doświadczyli pasażerowie, i zupełna niewiedza o terminach wznowienia lotów wystawiają instytucjom Unii, w tym przede wszystkim Komisji Europejskiej, jednoznacznie negatywną ocenę. Dlatego chciałabym dowiedzieć się, jakie są zamierzenia Komisji na przyszłość w razie kolejnych wybuchów wulkanów. Jakie kroki Komisja podejmie, by w podobnej sytuacji zapobiec ponownemu paraliżowi prawie całej Europy i przede wszystkim by poprawić przepływ informacji kierowanych do pasażerów, czego zdecydowanie dotychczas brakowało?